Het zijn de beginwoorden van een populair Vlaams lied dat me nog altijd koude rillingen bezorgen, want mijn jeugd ligt voor een belangrijk deel daar in de nauwe straatjes van Brussel.

De vraag is niet wat er is misgelopen. De vraag is waar te beginnen? Een verkeerd Belgisch en Europees asiel en migratiebeleid in combinatie met inefficiënte lokale structuren.

Voor de strijd tegen internationale terreur kijken we ook naar de Unie, met sterke lidstaten die samenwerken. We moeten dringend af van het hoge droomfabriekgehalte van de Europese Unie.